virðulegi forseti mig langar aðeins til að bregðast hér við ræðu háttvirts þingmanns vegna þess að hann undraðist svo mjög orð mín hér varðandi þessar hugmyndir og pælingar varðandi þjóðnýtingu lífeyrissjóðanna mig langar til þess að spyrja þingmanninn telur hann ekki að það stappi nálægt þjóðnýtingu þegar lífeyrissjóður opinberra starfsmanna hefur tapað núna hundrað og einum milljarði í bankahruninu stappar það ekki nærri þjóðnýtingu að það vantar fjörutíu milljarða inn í þann lífeyrissjóð sem skattgreiðendur þurfa að bera út býtum inn í þann sjóð þarna erum við komin með rúma hundrað fjörutíu milljarða sem vantar inn í lífeyrissjóð opinberra starfsmanna sem leggst á skattgreiðendur landsins vegna þess að sá lífeyrissjóður hefur ríkisábyrgð erum við ekki að tala um það að þetta stappi nálægt þjóðnýtingu að skattþegar landsins skuli þurfa að koma með pening hér til dæmis inn í þann lífeyrissjóð stappar það ekki nærri þjóðnýtingu að ríkisstjórnin getur sett hér lög á almennu lífeyrissjóðina og skattlagt þá eins og gert var hér fyrir síðustu áramót til hagsbóta fyrir landsmenn alla en ekki þá

en ríkisstjórninni finnst alveg sjálfsagt að útskatta séreignarsparnaðinn þegar fólk er að taka þetta út í vandræðum sínum til þess að borga húsnæði af samt eiga lífeyrissjóðsgreiðslur að vera óaðfararhæfar þessi ríkisstjórn hefur orðið uppvís að lögbroti með því að setja þau lög að hér sé hægt að að taka upp séreignarsparnað og fólk er að nota þetta til þess að greiða niður húsnæðisskuldir vegna þess að lífeyrissjóðsgreiðslur eru ekki aðfararhæfar þetta stappar nærri því að það sé verið að þjóðnýta lífeyrissjóðina er þingmaðurinn ekki sammála mér í þessu efni